Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, 2013 sera l'Année de la citoyenneté européenne, l'Année européenne des citoyens, et cela vingt ans après la création de la citoyenneté européenne, et comme on l'a dit à plusieurs reprises ce soir, un an avant le renouvellement du Parlement européen. C'est donc une année très symbolique, très grave même, tout particulièrement, dans le contexte actuel. Les derniers sondages montrent, en effet, depuis l'automne 2009, une tendance extrêmement inquiétante, très perceptible sur le terrain, à une perte de confiance notable, très forte, dans l'action et l'acquis communautaire, notamment même, en matière de droits et de libertés, au sein de l'Union européenne. Face à cela, la question essentielle a toujours été et demeure la nécessité de consolider une identité européenne, de réussir à instaurer un sentiment d'appartenance commun, de réussir véritablement à dessiner les contours de ce citoyen européen applicables à tous les Européens. C'est certainement par plus d'informations, plus de dialogue, plus de rencontres, plus d'échanges, plus de partage que cet objectif annoncé pourra être réalisé en cette année 2013. Si je me réjouis de la bonne qualité du texte, j'aurais cependant souhaité que nos institutions choisissent et décident avec détermination de se donner les moyens de leurs objectifs et qu'elles démontrent par là une volonté politique forte de mettre en œuvre ce qu'elles disent. Aussi, si je me félicite, bien sûr, des résultats obtenus, notamment, avec détermination, par notre collègue Papadopoulou, lors des négociations, en particulier concernant l'élargissement de la portée de cette année sur les citoyens, dans le processus décisionnel, sur le dialogue civil européen, etc., j'ai une forte réserve à émettre qui concerne le budget ridicule alloué à cette Année européenne, le plus petit jamais donné à une Année européenne. Alors que la tâche est immense, je regrette que le Conseil et certains membres de la commission des budgets aient refusé de donner des moyens à cette Année qui est, sans nul doute, l'une des plus importantes, et qui devrait, à mes yeux, être considérée comme la première priorité de l'Union car, sans citoyens européens, on n'a pas d'Europe et on ne peut construire l'Europe.